Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea dispone di una solida legislazione ambientale la cui scarsa e inefficace attuazione costituisce un problema di lunga data. Per questo, pur avendo degli obiettivi ambiziosi, il Settimo programma d'azione per l'ambiente non riuscirà a conseguire i risultati auspicati. Una delle cause è sicuramente la scarsa integrazione delle preoccupazioni ambientali in altri settori strategici. Ma c'è molto altro ad esempio, non vi sono stati progressi in merito allo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico e per la riduzione dell'esposizione a sostanze dannose vi è inoltre molta incertezza sui dati forniti, a causa della mancanza di indicatori e della limitazione degli indicatori esistenti. La stessa Agenzia europea per l'ambiente fa rilevare rallentamenti nei progressi in diversi ambiti. Certamente i finanziamenti per alcuni obiettivi sono inadeguati per la corretta attuazione del settimo programma per l'ambiente ma va detto che, in svariati casi, i risultati attesi non sono stati raggiunti a causa della inadeguatezza della gestione finanziaria piuttosto che per la mancanza di risorse.